Dnă președintă, dle comisar, eliminarea vizelor pentru o parte din țările care aparțin pachetului Balcanilor de Vest reprezintă o primă confirmare a angajamentului Uniunii Europene pentru continuarea procesului european de integrare.

Cetățenii din Albania și Bosnia Herțegovina nu se vor bucura de același tratament, ceea ce va crea diferențe între cetățenii din Balcani. Vă reamintesc că există deja o diviziune între generația anterioară, care s a bucurat de deschiderea fostei Republici Iugoslave către Europa și actuala generație, care nu a beneficiat de tratament egal din partea Uniunii Europene. Dar, ca să aplic această propunere, cetățenii țărilor fostei Republici Iugoslave care nu beneficiază de scutire de vize vor încerca să obțină un al doilea pașaport dintr o țară aparținând fostei familii iugoslave și pe care Uniunea Europeană îl acceptă fără viză. Ne am mai întâlnit cu acest tip de scenariu în cazul pașapoartelor moldovenești sau georgiene versus pașapoarte rusești. Cred că soluția logică este de a aplica același tratament tuturor țărilor din Balcani și, totodată, cer Comisiei să analizeze și includerea Moldovei în pachetul țărilor din sud estul Europei.